Die KMU benötigen Begleitung, Betreuung, Unterstützung, Türöffner, weil sie sich das sonst nicht leisten können. Daher bitten wir Sie, die Kooperation Wirtschaft KMU Europäischer Auswärtiger Dienst zu vereinen.